le jeudi après midi, ce qui semble quand même difficile quand on compare par rapport à un jeudi après midi à Bruxelles

J'aimerais qu'on élève un peu le débat sur la question du détournement de fonds européens vers la mafia et qu'on se pose la question des procédures qui ont permis cela. Certes et j'y reviendrai il y a une responsabilité de l'Italie dans la délégation de gestion de ces fonds, mais il y a un problème plus global.

il y a un problème Soit nous sommes en face de protocoles, de chartes d'éthique, de codes de bonne conduite, de principes de transparence, de divulgations de conflits d'intérêt, et j'en passe, d'appels d'offres ouverts et, malgré tout, nous constatons ce détournement de fonds permanent.

Je pense que vous devez, à la Commission, vous poser des questions. Comment adapter des procédures au monde réel et à la situation réelle? Car il est très facile de faire des appels d'offres dans lesquels il y a détournement ou dévoiement des fonds.

sont détournés également pour soutenir des mouvements de la criminalité organisée.

Les appels d'offres généralisés, la libéralisation selon laquelle il fallait mettre en concurrence ont particulièrement conduit à pareille situation de détournement de la procédure par des sociétés fictives, par des sociétés écrans au profit d'organismes et de la criminalité organisée ou, tout simplement, de sociétés qui font des profits

Deuxième chose l'affaiblissement de l'État, la manière dont l'État a été empêché, le retrait de sa souveraineté, l'incapacité qu'il a véritablement de pouvoir utiliser les moyens, souvent de force, à l'égard de la criminalité organisée. Il n'y a pas que des éléments de droit, il y a aussi le monopole de la force, et nous sommes rentrés dans un circuit si compliqué que nous n'en sortons pas parce que nous avons affaibli les États.